Wszyscy wiemy, że diamenty mogą być błogosławieństwem, ale mogą być też przekleństwem. Dobrze życzymy Zimbabwe i jego mieszkańcom, chcemy, aby przemiany w tym kraju doprowadziły kiedyś do pełnej i pozytywnej transformacji.

Farai Maguwu został aresztowany pod zarzutem rozpowszechniania informacji na szkodę państwa. I właśnie często tak się zdarza władze różnych państw nie rozumieją tego, że na ich szkodę i utratę wizerunku pracują ci, którzy łamią prawa człowieka, a nie ci, którzy takie przypadki ujawniają i nagłaśniają.

Znamy konstruktywne przykłady wykorzystania diamentów dla prawidłowego rozwoju.